Elnök Úr, ma délután itt a hatalmas érdeklődés mellett körülbelül ugye húsz európai parlamenti képviselő van jelen szokás szerint, az Európai Uniót kritizálók nyilván látják néha ezeket a jeleneteket, zárójel bezárva szörnyű bűntetteket lepleztek itt most le. Azt, hogy vannak olyan nemzetállamok, amelyeknek olyan elképzeléseik vannak, hogy a saját lakosságuk a saját földjükön megtermelt, saját gazdáik által megtermelt élelmet fogyasszák, és ne pedig más országokból,

Szerintem 100 magyar emberből 90 tökéletesen egyetért azzal, hogy a magyar ember jobban jár, hogyha a magyar gazdákat támogatjuk, magyar almákat eszünk, és éppen ezért mindenkit biztatok arra, hogy helyi piacon, helyi termelőtől vásároljon, ne pedig a multicégeknél a különböző Tesco és egyéb áruházakban külföldi élelmiszert.